Ich weiß nicht, warum Sie so weit in die Zukunft schauen. Erst muss das Land ja mal beitrittsfähig werden, dann wird es beitreten, dann muss es die Kriterien erfüllen und wenn es sie erfüllen kann, wird es auch gern der Eurozone beitreten. Wir werden das begrüßen, aber das wird nicht morgen und nicht übermorgen sein, dass wissen Sie so gut wie ich.

Sie werden vielleicht nicht beitreten, aber Bosnien und Herzegowina sicher, wenn es das Ziel erreicht hat.